Po pierwsze uważam, że mogliśmy przemyśleć niedystrybuowanie miejsc po Brytyjczykach. Byłaby to szansa na Parlament bardziej efektywny, oszczędny i wydaje mi się, że spotkałoby się to z bardzo dobrym przyjęciem ze strony obywateli.

Członkowie Parlamentu Europejskiego powinni być wybierani w państwach członkowskich, powinni być bliżej obywateli.